virðulegi forseti ég þakka fyrir það tæki færi að spyrja hæstvirtan félagsmálaráðherra um atvinnuleyfi fyrir erlenda sérfræðinga eins og þingheimur veit starfa fyrirtæki og háskólar hér á landi í auknum mæli í alþjóðlegu umhverfi í því felst meðal annars vilji og nauðsyn þess að laða til landsins erlenda fræðimenn og starfsmenn sem hafa yfir sérfræðiþekkingu að ráða til þess að gefa innsýn í þetta mál langar mig að taka dæmi frá háskólanum í reykjavík þar þekki ég vel til þau fræðasvið sem hr hyggst hasla sér völl á eru mörg afar fjölhæf til dæmis fjármálastærðfræði orkuverkfræði og alþjóðaviðskipti fáir einstaklingar í heiminum hafa lokið doktorsprófi á þessum sviðum og nánast engir íslendingar þess vegna hefur hr á þessu ári farið í sex alþjóðlegar starfsmannaleitir eina í viðskiptafræði og fimm í verkfræði leitað var að afar sérhæfðum vinnukrafti með doktorspróf í afmörkuðum fræðum þar sem vantar þekkingu hingað til lands margir af þeim sem svöruðu auglýsingunum og vilja koma til starfa í hr eru ekki af e e s svæðinu til dæmis var níutíu manna hópur umsækjenda um stöður í verkfræði þrengdur niður í þrjátíu og þriggja einstaklinga sem koma meðal annars frá bandaríkjunum kanada japan singapoore hong kong og kasakstan svo eitthvað sé nefnt við blasir margra mánaða afgreiðsluferli umsókna á með aðkomu vinnumálastofnunar og útlendingastofnunar þetta mun án efa í einhverjum tilfellum verða til þess að viðkomandi umsækjandi hætti við eða ákveði einfaldlega að taka öðrum tilboðum enn fremur eru margir þessara aðila með fjölskyldur og þeir telja það engan veginn ásættanlegt að þurfa að bíða í eitt ár eftir að atvinnuleyfi taki gildi til að hægt sé að fá svokallaða fjölskyldusameiningu við núverandi aðstæður blasir við að hr mun ekki geta ráðið nema kannski hluta af þeim sem vilja til að ráða þar sem umsækjendur munu ekki sætta sig við þann biðtíma og þær takmarkanir sem fylgja núverandi reglum um atvinnu og dvalarleyfi mörg alþjóðleg fyrirtæki sem hafa höfuðstöðvar sínar hér á íslandi telja núverandi fyrirkomulag standa sér fyrir þrifum og ég gæti vissulega tekið mörg dæmi hér en tíminn er naumur þau þurfa að ráða þessa erlendu sérfræðinga og fræðimenn og því spyr ég hæstvirtan félagsmálaráðherra hvort hann er tilbúinn að beita sér fyrir því að skilgreina nýja tegund atvinnuleyfa fyrir háskólamenntaða sérfræðinga með einstaka þekkingu á alþjóðlega vísu